borist hefur svohljóðandi bréf dagsett í dag frá þingmönnunum birgittu jónsdóttur margréti tryggvadóttur og þór saari það tilkynnist með þessu bréfi að við undirrituð skipum nú þingflokk hreyfingarinnar